Apoyamos sus objetivos porque, claro, algo raro debe de pasar en la Unión Europea cuando, al mismo tiempo que acumulamos las mayores tasas de desempleo juvenil, el 40 de los empresarios dicen que no encuentran trabajadores suficientemente cualificados para ajustar a su demanda. Claro que apoyamos sus objetivos cuando hoy el 50 de los parados de larga duración tienen poca formación, según las estadísticas.

porque no nos sirve solo un programa diseñado en la Unión Europea para que lo ejecuten como quieran los Estados miembros —lo llamemos garantía o no lo llamemos garantía—. Necesitamos un verdadero programa de acción, no solo de coordinación.